El planeta se queda sin tiempo. A estas alturas, y con la grave crisis ecológica, necesitamos actuar con firmeza. Se han citado ya algunos de los impactos de estos incendios pérdida de biodiversidad, destrucción de la selva para fomentar los intereses de la industria cárnica, comunidades indígenas que pierden su territorio. Y, además, estamos viendo la incompetencia de Bolsonaro y su Gobierno de extrema derecha, incapaces de afrontar con seriedad y responsabilidad el problema y preocupados tan solo por repartir el pastel entre las oligarquías. Eso sí, con la ayuda de las políticas comerciales de la UE. Por eso, no basta con destinar fondos europeos, y mucho menos permitir que un neofascista los maneje. Debemos asumir las consecuencias de nuestro modelo económico. Hace un momento, la representante del Consejo nos pedía propuestas. Aquí le dejo algunas la paralización de Mercosur, un acuerdo que es parte del problema que dejemos de importar carne de forma masiva y de sostener modelos de producción y consumo que explotan la capacidad del planeta. Pero, sobre todo, que dejemos de ser cómplices de quienes siembran la muerte.